În cadrul ședinței plenare de luna trecută, Parlamentul European a condamnat ferm, prin adoptarea unei rezoluții de urgență, practicile guvernului ucrainean în influențarea justiției în scopul compromiterii liderilor opoziției. Vreau să atrag atenția că practici de acest fel, poate și mai grave, nu au loc doar în afara Uniunii Europene, ci și în România, stat membru al Uniunii. Puterea actuală a reușit să aservească propriilor interese politice o parte a sistemului judiciar al statului.

Parlamentul European trebuie să condamne practicile puterii din România, care pun în pericol statul de drept și democrația, prin adoptarea unei rezoluții ca și în cazul Ucrainei.